Señor presidente, jueces perseguidos por exigir el respeto al estado de Derecho, establecimiento de zonas libres de personas LGTBI, criminalización de la educación sexual en las escuelas, persecución de la libertad de expresión y del derecho a la información. En definitiva vulneración de derechos humanos.

Conviene que seamos exigentes, y no solo para que el Gobierno polaco no quede impune y cumpla con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, sino también con el papel que juega esta Cámara a la hora de normalizar el discurso de odio de la extrema derecha. No olvidemos que contar con la ultraderecha para poner a una presidenta de la Comisión Europea es normalizar a la extrema derecha. Que aprobar las políticas racistas de la Europa fortaleza es integrar el relato de la extrema derecha. Que reescribir la historia, negar y criminalizar las luchas antifascistas es una concesión a la extrema derecha.